È molto complesso parlare di frodi nell'Unione europea, perché ciò che emerge dalla relazione annuale e che noi abbiamo voluto sottolineare in commissione REGI è che in realtà non si può fare affidamento sui dati. In Europa ci sono sistemi giuridici diversi, non esiste una fattispecie riconosciuta come frode a livello comunitario, gli Stati membri hanno piena discrezionalità nel comunicare il numero di frodi rilevate o accertate. Tutti meccanismi che complicano il quadro e lo espongono a facili strumentalizzazioni. Non è detto, per esempio, che gli Stati che dichiarano più frodi siano effettivamente i più corrotti, spesso vuol dire semplicemente che hanno un sistema più efficace di controllo. Poi bisogna distinguere tra frodi e irregolarità. In particolare per quel che riguarda la politica di coesione la difficoltà delle procedure e la burocrazia determinano un elevato numero di irregolarità, che rare volte però alla fine vengono accertate come frodi.